Wszystkich nas łączy bardzo silne przekonanie, że wspólne działania na rzecz walki ze zmianami klimatu są niezbędne i musimy wspólnie wypracować plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na następne 10 lat i lepszy, skuteczniejszy niż dotąd, plan walki z ubóstwem. Niezbędne jest wypracowanie w tym celu globalnego porozumienia, bo obecnie jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. My wymuszamy na naszych obywatelach, na naszych przedsiębiorcach bardzo trudne dla nich zmiany, podczas gdy innych państw na naszym globie nie obowiązują te same zasady.

W Europie mamy nasze cele 2020, mamy system ETS i trwałe standardy, ale w Stanach, Indiach czy Chinach środki te nie są stosowane w praktyce. Jak przekonać ludzi, że należy zamknąć elektrownie węglowe, gdy wiedzą, że w tym czasie powstaje 10 nowych elektrowni węglowych w Chinach? Bardzo trudno jest powiedzieć im, że ceny energii wzrosną, a miejsca pracy przeniosą się zagranicę. A w Indiach bardzo często słyszeliśmy, że dzięki porozumieniu w sprawie klimatu Europa po prostu chce zdusić rodzące się nowe potęgi gospodarcze, chce osłabić ich zdolność konkurencyjną. Na pewno jesteśmy w stanie zrobić więcej niż dotychczas, ale te zobowiązania nie mogą dotyczyć jednego kontynentu.